Vandaag debatteren wij over de invoering van een EMF, een Europees Monetair Fonds, de Europese variant van het IMF. Dat fonds zou lidstaten kunnen helpen die in slechte papieren zitten. Op zich een interessant idee, alleen is niet duidelijk wat precies met dat EMF wordt bedoeld, hoe dat zal worden ingevuld. Zal dat een EMF zijn volgens de strikte variant van meneer Schäuble, de voormalige Duitse minister van Financiën, of wordt dat de meer lakse invulling van de Europese Commissie? Als ik kijk naar de oorsprong van dat idee van de EMF, dan kom je terecht in 2010 bij een opiniestuk in The Economist geschreven door Daniel Gross en Thomas Meyer. De Europese Commissie ging vervolgens aan de slag met dat idee van een EMF. Wat interessant is, is dat Gross en Meyer een half jaar geleden, in december 2017, een update geschreven hebben van hun paper waarin zij de voorstellen van de Europese Commissie beoordelen en analyseren. En wat is hun conclusie? Zij wilden een Europees Monetair Fonds dat zorgt voor meer begrotingsdiscipline en voor een sterker schuldbeheer. Als ik kijk naar de voorstellen van de Commissie, dan lijkt zij eerder te willen aansturen op een zoveelste solidariteitsmechanisme, terwijl wij weten dat transfers onverantwoordelijk gedrag in de hand werken in plaats van dat meer verantwoordelijkheid wordt genomen. Gross en Meyer zagen het EMF bovendien als een niet-politieke instelling die neutraal en economisch kan oordelen. Ze willen ook dat er gesproken wordt over een exitscenario uit de euro, dat dat geen taboe is. Beide voorstellen opnieuw worden niet gedragen door de Europese Commissie. Samengevat De Commissie dreigt onverantwoordelijkheid aan te moedigen. En opeens is ze dan verbaasd dat de noordelijke lidstaten niet willen meespelen, dat de noordelijke lidstaten de touwtjes in handen willen houden en een intergouvernementele oplossing willen. Het is duidelijk wat wél moet gebeuren. Het is tijd dat de Commissie het over een andere boeg gooit.